Domagamy się też uwzględnienia wszystkich zaleceń sformułowanych w sprawozdaniu końcowym europejskiej misji obserwacyjnej. Wzywamy Komisję Europejską do dopilnowania, aby zalecenia te mogły przyczyniać się do dialogu wszystkich części składowych kongijskiego społeczeństwa. Zwracamy się też do kongijskich władz o zagwarantowanie wolności zgromadzeń, wolności słowa, wolności opinii oraz prawa do bezpieczeństwa i integralności fizycznej wszystkich obywateli Konga.